Pane předsedající, já naváži na to, co říkala ctěná zpravodajka, co říkala i paní komisařka. Ta debata, která zde proběhla, jasně ukázala, že je všeobecná shoda klíčových politických frakcí zastoupených zde v Parlamentu, abychom určili finanční prostředky na nákup zařízení a lepší vybavenost celních úřadů na vnějších hranicích. To je základní věc.

vybavení celních úřadů. Opakuji to, co je důležité, nejen rychlost, ale i to, aby na konci byla smysluplná částka, aby se částka určená pro technické vybavení zařízením, která je nyní předpokládaná ve výši 1,3 miliardy EUR, nesnižovala, protože je už teď zjevné, že ten zájem jednotlivých členských států bude asi vyšší, než je určená částka, a pokud bychom tuto částku výrazně snižovali, pak by se jednalo spíše o symbolickou podporu, nikoliv o reálnou snahu zajistit jednotnou efektivní kontrolu zboží, které vstupuje ze třetích zemí na území EU. Opět opakuji, my budujeme celní unii uvnitř EU, budujeme Schengen, ale to nás nemůže vést k tomu, abychom nebyli ostražití při kontrole vnější hranice, abychom nebyli ostražití, jaké zboží vstupuje na území EU, protože to není pouze o clech, jak zde hovořil kolega, ale je to právě i o ochraně zdraví, života a práv občanů EU, práv spotřebitelů, kteří mají vědět, jaké zboží ze třetích zemí je na našem trhu prodáváno, jaké zboží sem vstupuje, a měli bychom my zajistit, aby to zboží bylo bezpečné a kvalitní.